Aber wenn Sie hier als Berichterstatter des Industrieausschusses auftreten, dann haben Sie den Beschluss des Industrieausschusses zu vertreten und nicht Ihre persönliche Meinung, wenn Sie kein einstimmiges Ergebnis haben. Herr Präsident, ich bitte, Wert darauf zu legen, dass sich die Berichterstatter der Ausschüsse an diese interne Regelung halten.